Ich freue mich, dass die Sitzverteilung in Zukunft fairer wird. Österreich bekommt einen Sitz mehr und damit stimmt das Repräsentationsverhältnis wieder. Wir sind alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Wir haben gemeinsame europäische Interessen soziale, wirtschaftliche, steuerliche und außenpolitische das lässt sich fortsetzen. Um diese gemeinsamen europäischen Interessen wahrzunehmen, müssen wir auch europäisch denken und handeln die transnationale Liste der trägt dazu bei. Im EU Vertrag, Artikel 14 Absatz 2, steht Das EU Parlament ist ein Organ zur Vertretung der Unionsbürgerinnen und bürger. Ein gesamteuropäischer Wahlkreis, grenzüberschreitende europäische Wahlprogramme können dazu beitragen, dass dieses Konzept der Unionsbürgerschaft wieder lebendiger gemacht wird und damit die europäische Demokratie.